To jest kolejna uchwała tego Parlamentu, która podważa niepodległość państw członkowskich. Nie ma żadnego ważnego powodu, żeby Unia Europejska wkraczała w tę dziedzinę.

Jeśli chodzi o handel bronią, jest on bardzo szczegółowo regulowany przez prawo wszystkich państw członkowskich. Nie ma żadnej potrzeby, żeby coś do tego dokładać, a jeśli różne kraje różnie interpretują 8 z kryteriów wspólnego stanowiska, to mają do tego prawo. Dlaczego teraz jedne państwa powiedzą drugim, że te drugie interpretują te 8 kryteriów źle? I już jestem w stanie się domyślić, które państwa powiedzą którym, że nie mają racji. Jak zawsze okaże się, że to my nie mamy racji.